Doamnă președintă, doamnă comisar, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii era o problemă în Uniunea Europeană și trebuie să recunoaștem cu toții că această criză a refugiaților ne a prins pe picior greșit. Cu atât mai important este acest raport și voi susține raportul și îl felicit pe tânărul eurodeputat pentru că a putut să gestioneze o problemă atât de importantă, cu toate grupurile politice, și să rezulte lucruri extrem de importante. Ce mă îngrijorează pe mine este că doamna comisar nu dorește, ne a spus o clar, să preia niște lucruri extrem de importante. Noi nu putem să integrăm refugiații și oamenii sunt oameni, nu au nici o vină dacă nu vom avea bugete pentru crearea de locuri de muncă, pentru sprijinul IMM urilor, pentru cercetare, pentru că acești oameni au nevoie de loc de muncă. Mă revoltă poziția unor eurodeputați, colegi de aici, extremiști, care tratează oamenii cu măsuri diferite. Eu fac parte dintr un partid umanist și nu pot să concep să lăsăm oamenii în suferință. De aceea, propun ca statele membre și Comisia să stabilească reguli precise de integrare a refugiaților în piața muncii și ca aceștia să aibă reguli de respectare a legislației europene și naționale.